Ich möchte nur noch mal auf zwei zurückgreifen, die in Ihrem Aktionsplan unserer Meinung nach nicht genügend ausgeführt werden. Das ist nämlich der enge Zusammenhang zwischen Biodiversität, der Artenvielfalt, und unserer Agrarpolitik. Wir würden uns wünschen, dass in dem Aktionsplan zum Beispiel wie von Ihnen angesprochenen war ein konkreter Maßnahmenplan für den Erhalt der Bestäuberinsekten gegeben ist. Das ist etwas, was wir brauchen. Wir brauchen aber auch ganz klare Ansagen in Zukunft, dass die Gelder der Gemeinsamen Agrarpolitik für den Erhalt und die Besserung der Artenvielfalt eingesetzt werden und nicht für Maßnahmen, die unter Umständen eben genau das Gegenteil im täglichen Leben bewirken. Das sind Maßnahmen, die wir von Ihnen erwarten.

Wir brauchen Artenvielfalt als Querschnittsthema in allen Bereichen. Es ist kein Silo, sondern es ist eine Lebensgrundlage für Tier, Mensch und in Wirklichkeit auch für die Wirtschaft.